La primera prioridad de la Unión Europea en materia de derechos humanos debería ser la abolición de la pena de muerte en el mundo. Hoy comienza en Madrid el quinto Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, en un clima realista pero de gran decisión, para perseguir el objetivo en la próxima década de conseguir llegar a una situación en la cual la referencia a la pena de muerte en una Constitución sea algo tan insólito,

En este momento más de dos tercios de los Estados han abolido en la legislación o en la práctica la pena de muerte y solo quedan 58 países retencionistas que la mantienen, entre ellos dos grandes países China y los Estados Unidos, pero que se encuentran

No solo es una batalla que se puede ganar en la discreción de la diplomacia, también en la afirmación de unos valores con la máxima firmeza. Es una práctica bárbara, cruel e inhumana, no es propia de ninguna religión o cultura —el diferencialismo en este terreno es rechazable— y no resuelve ningún problema sino que los agrava. Yo animo a que la Unión Europea y sus representantes en materia de derechos humanos hagan bandera principal de este combate.